Por un lado, la especulación se ha impuesto sobre el servicio a la economía productiva. Por otra parte, muchas entidades financieras han conseguido eludir sus responsabilidades, porque eran de tal dimensión que ponían en riesgo todo el sistema económico, productivo y financiero. El sistema tiene, además, nombres y apellidos los de los directivos que han recibido más y mejores retribuciones cuanto más especulativos eran los productos que inventaban y vendían. Limitar las retribuciones y vincular los incentivos a prácticas que devuelvan a su papel instrumental al sector financiero y que lo coloquen definitivamente al servicio del crecimiento real es un paso en la dirección adecuada. Además, me parece básico obligar a los bancos a reforzar sus reservas de capital para que se jueguen su propio dinero.

Por eso apoyo un informe en el que echo de menos más decisión para garantizar que el crédito fluya de nuevo hacia el sistema productivo.